Señora presidenta, el equipo Hostelcur Gijón, conocido antes como Club Patín Gijón Solimar, es un club de hockey sobre patines modesto, de barrio —concretamente del barrio de La Calzada en Gijón—

y, sin embargo, me pregunto por qué los deportes de disciplinas minoritarias, y aún más las femeninas, siguen soportando una doble penalización ante la opinión pública.